W sprawozdaniu na temat struktury polityki zagranicznej Unii znalazło się wiele zapisów dotyczących wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także powtórzone zostały wezwania do państw członkowskich, aby zintensyfikowały współpracę w zakresie obrony i wdrażały potencjał polityki zbrojeniowej samej Unii. Dziwi nieco, że w dokumencie tym tylko jeden akapit poświęcono dialogowi kultur i religii, a przecież polityka zagraniczna to nie tylko działania zbrojne, ale także szerzenie wartości, na jakich opiera się Unia Europejska. Zapis o wspieraniu dialogu i porozumienia między różnymi religiami i kulturami, które, jak czytamy w sprawozdaniu, powinno być nieodłączną częścią naszego zaangażowania zewnętrznego w państwach trzecich, nie jest wystarczający w kontekście masowych prześladowań chrześcijan na świecie. W przemówieniu pani Ashton również zabrakło tego wątku. Unia Europejska wyrosła z korzeni chrześcijańskich, powinna w odpowiednich proporcjach i bardziej ambitnie akcentować ten problem.